Señora presidenta, Nicaragua se encuentra actualmente en un punto de inflexión o bien el camino de las reformas y del compromiso para llegar a unas elecciones libres y transparentes en el año 2021, o bien el camino que ha seguido Ortega, que nos lleva, sin duda, a unas elecciones con un fraude electoral.

¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta Resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo en Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y, de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia y a los derechos humanos, debe actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea.

Se exigen dos cosas fundamentales las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal, y también la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación. En el año 2012 nos comprometimos todos los demócratas del Parlamento Europeo a suspender el Acuerdo de Asociación si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. ¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignemos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su función, es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato.